frú forseti ég nefndi hér í upphafi minnar ræðu dæmi um vel heppnuð verkefni þar sem norðurlöndin hafa tekið höndum saman ég nefndi sérstaklega dæmi á menningarsviðinu þar sem ég þekki auðvitað líklega betur til en á því sem sviði sem við ræðum nú það er sviði atvinnulífsins en þar hefur auðitað náðst mikill árangur í markaðssetningu á menningu ég nefndi hér dæmi um tölvuleikina og það er vaxtarsproti í útflutningi á norrænni tónlist þannig að þar hafa menn séð tækifærin það sem vekur athygli mína er að íslendingar þrátt fyrir að vera lítil þjóð eða fámenn þjóð í samstarfinu þeir hafa svo sannarlega ekki borið skarðan hlut frá borði í þessu samstarfi heldur tvímælalaust í raun og veru náð meiri athygli út á það að taka þátt í norræna samstarfinu og sérstaða íslands þar hins vegar hefur um leið komið fram þannig að við höfum ekki verið að fórna neinu í því samhengi heldur einfaldlega fengið stærri vettvang til að kynna okkar list og menningu ég velti því fyrir mér hvað leiðir háttvirtur þingmaður sér til að miðla þessari reynslu til atvinnulífsins og hvort það er eitthvað sem hann telur að norðurlandaráð eða íslandsdeild norðurlandaráðs eða samstarfsráðherra eða einhverjir aðrir eigi að gera hvernig er hægt að tengja í raun og veru þessa aðila löggjafar og framkvæmdarvalds annars vegar og hins vegar